Signor Presidente, attraverso l'odierna votazione si chiede una nuova strategia comunitaria nel campo della pesca e dell'acquacoltura nel bacino del mar Adriatico e del mar Ionio. L'obiettivo è lo sviluppo di attività sostenibili con ricadute positive sulla comunità costiera e il suo entroterra, che tenga conto delle specificità tipiche di questo bacino marino, della sua conformazione, con fondali relativamente bassi e sabbiosi, delle sue lagune, isole e regioni costiere. Auspichiamo che la Commissione adotti quanto prima il relativo piano d'azione nonché un regolamento proprio per la gestione delle attività di pesca in questa macroregione, caratterizzata da una pesca multispecifica, dall'utilizzo di diversi attrezzi, da una pesca artigianale, a strascico

Sarà fondamentale promuovere la creazione di zone marine protette finalizzate al recupero delle specie più minacciate.